Ja bym chciał, żebyśmy w tej naszej dyskusji unikali takich podwójnych standardów.

umowy w sprawie uchodźców, bo akurat są wybory lokalne w jednym z dużych krajów Unii Europejskiej, no to jednak jest to przykład pewnej hipokryzji.